Ja, we zitten in de laatste maanden voor de Europese verkiezingen. En met angst zullen we de burger niet overtuigen van zijn stem, zeker hen niet die voor een fundamentele keuze staan.

Wel, dit helpt het Europese project geen meter vooruit, integendeel, het ondermijnt de geloofwaardigheid voor miljoenen burgers die kiezen voor democratie, zelfbeschikking en Europees engagement. Het zou de vertegenwoordigers van de Europese instellingen sieren als ze hun kop niet langer in het zand zouden steken voor democratische en vreedzame processen in Europa. Het is aan de inwoners van Catalonië en Schotland om hun toekomst zelf te bepalen.